Oczywiście zgadzam się z tym i jednocześnie chciałbym podkreślić, że należy w tym kontekście mówić o dojrzałej reakcji społeczeństwa hinduskiego, w tym wielu tysięcy kobiet, które wyszły na ulice, oraz także